tout près de son domicile, a choqué toute l'Europe.

Deux ans après, avec le soutien d'Europol, l'enquête a mené à des révélations, le mois dernier, sur l'implication des plus hautes sphères de l'État maltais, et en particulier du premier ministre, Joseph Muscat, dans l'assassinat de Daphne Caruana Galizia.

Malte est un pays de l'Union européenne à part entière et ces infractions menacent l'intégrité de tout notre espace, comme l'ont rappelé mes collègues, Sophie in't Veld et Anna Donáth à l'instant.

Voici la première le Parlement suit de près l'avancée de cette enquête sur la journaliste Daphne Caruana Galizia sur la situation de l'État de droit. Nous ne pouvons pas en dire autant du Conseil, le siège vide du Conseil, ce matin, en témoigne. Allez vous demander au Conseil d'engager un tel débat? La deuxième question est la suivante la commission de Venise, du Conseil de l'Europe voisin, a déjà formulé des recommandations pour engager des réformes institutionnelles en profondeur à Malte, assurer la liberté de la presse, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption.